Herr Präsident! Herr Kommissar! Ich habe mein ganzes Leben in dieser Branche verbracht, und mir ist dabei immer wieder aufgefallen, dass Europa auch in dieser Branche leider Schritt über Schritt zurückfällt. Erinnern Sie sich noch an den europäischen Computerhersteller?

Inzwischen spielt die Musik in Amerika und neuerdings auch in Asien. Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass wir immer noch keinen digitalen Binnenmarkt haben sicherlich eins der wichtigsten Projekte dieser Kommission. Obwohl unsere Fraktion immer der Meinung ist, dass wir in vielerlei Hinsicht unter einem Zuviel an Europa leiden, muss ich Ihnen sagen Hier ist mehr Europa angebracht, und deshalb unterstützen wir die Arbeit von Ihnen und von Ihrem Kollegen Oettinger.